Ich bin heute eigentlich nicht unzufrieden. Ich war sehr unzufrieden, als die Kommission den Bericht zurückgezogen hat. Sie haben da Wort gehalten, das Datum steht.

Ich würde mir das Kapitel Aktionsplan etwas ausgeprägter vorstellen, denn da steckt ja die Musik drin.